Domnule președinte, doamnă comisar, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Așa cum ați putut observa, chiar și un dosar eminamente tehnic poate da ocazia unor dezbateri interesante. Cum am spus în introducere, consider că statisticile sunt o sursă de informare esențială și alimentează zilnic dezbaterile publice, de aceea trebuie să fie cât mai corecte. Cu toții ne dorim să avem informații legate de diferite aspecte din sectorul agricol, dar costurile, în unele cazuri, pot fi exagerate pentru o informație care, cu tehnici moderne, poate fi destul de precis aproximată. Aș dori să revin asupra faptului că acest regulament vizează factorii de producție în agricultura europeană și nu producția în sine. Există un regulament european separat, care organizează statisticile privind producția și, din câte am înțeles din discuțiile pe care le am purtat la Comisia Europeană, și acest regulament urmează a fi revizuit. Sunt convinsă că acordul la care am ajuns este unul bun și va permite statisticilor agricole să evolueze pentru cel puțin următorii zece ani, dacă nu chiar mai mult, de aceea echilibrul între previzibilitate și flexibilitate este esențial. Așa că vă invit, mâine, să susțineți acest acord prin votul dumneavoastră. Încă o dată, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar și celor care au luat cuvântul astăzi.